hæstvirtur forseti með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta

um breytingu á tuttugustu og öðrum viðauka við e e s samninginn og og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og fimm fimmtíu og sex e b um samruna hlutafélaga yfir landamæri eins og með fyrri ákvarðanir er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir tilskipunin sem hér um ræðir snertir innri markaðinn og er ætlað að koma til móts við þörf meðal annars hlutafélaga í mismunandi ríkjum á evrópska efnahagssvæðinu til að hafa með sér samvinnu og sameinast en lagalegir og stjórnsýslulegir erfiðleikar hafa haft áhrif á þessu sviði með tilskipuninni er hlutafélögum auðveldaður samruni milli landa meðal annars með tilliti til aðildar starfsmanna og í góðu samræmi við fyrra samkomulag á því sviði eins og greint er frá í tillögunni til að ákvæði tilskipunarinnar gildi þarf að koma til samruni hlutafélaga frá minnst tveimur e e s ríkjum meðal annars samlagshlutafélaga og jafnvel einkahlutafélaga ríkin geta ákveðið hvort tilskipunin nái einnig til samvinnufélaga þau geta og á grundvelli almannahagsmuna og með vissum skilyrðum lagst gegn samruna í tilskipuninni er meðal annars að finna ákvæði um samrunaáætlun rannsókn óháðs sérfræðings á henni meirihluta atkvæða á hluthafafundum í samrunafélögum verndarráðstafanir til handa lánardrottnum og skýrslu um áhrif samruna á starfsmenn viðskiptaráðherra hefur haft fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög lögum um einkahlutafélög lögum um samvinnufélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur sem ætlað er að innleiða þau ákvæði tilskipunarinnar sem snúa að viðskiptaráðuneytinu einnig er unnið að innleiðingu tilskipunarinnar í félagsmálaráðuneytinu en sextándu grein tilskipunarinnar heyrir undir það ráðuneyti ég legg til hæstvirtur forseti að að lokinni þeirri umræðu verði þingsályktunartillögunni vísað til síðari umræðu og til